Je to normálne, že v Európskej únii existuje atmosféra, v ktorej sa bojíme chrániť ľudský život? Európska únia musí človeka chrániť a vrátiť sa k ochrane ľudského života.

Občianska iniciatíva Jeden z nás je využitím práva občanov žiadať Európsku úniu a konkrétne Európsku komisiu, aby premietla názor dvoch miliónov občanov do záväzných politík Európskej únie. Spolu s občanmi aj ja vyzývam Európsku komisiu, aby zmenila svoju politiku v oblasti ničenia ľudských embryí, týchto ľudských embryí, z ktorých sa vyťažujú embryonálne kmeňové bunky, ale to sú živí ľudia, živé embryá, ktorým sa ukončuje život.